Hvala lepa, spoštovani gospod poslanec, za vaše vprašanje. Res je, strinjam se, da ti prostori po mojih informacijah in vedenju niso ustrezni, tako so mi tudi zagotovili na policiji, in pravzaprav, ob enem od obiskov v tem delu, si želim ta mejni prehod tudi ogledati. Mejni prehod Ormož sodi v kategorijo mejnih prehodov, na katerih lahko mejo prestopajo in imajo po pravu EU pravico do prostega gibanja, tako državljani EU, njihovi družinski člani in pa državljani držav EFTA. Poleg, osebnega prometa je na mejnem prehodu dovoljen prestop tovornih vozil, katerih masa ne presega tri cela pet tone. V lanskem letu je mejo na mejnem prehodu Ormož prestopilo šestinosemdeset tisoč štiristo devetinštirideset potnikov, od tega petintrideset tisoč državljanov Slovenije, ostalo državljani EU. Železniška proga iz Hrvaške do Ormoža poteka preko mejnega prehoda Središče ob Dravi. Lani je tu pristopilo mejo tristo šestindevetdeset potnikov. Na mejnem prehodu Ormož se mejna kontrola izvaja na način enega ustavljanja skupaj s hrvaškimi varnostnimi organi. Ne glede na slabe pogoje dela policisti izvajajo mejno kontrolo v skladu schengenskimi standardi in posebne problematike na tem mejnem prehodu policija ne beleži. Res je, strinjam se, da so pogoji za delo slabi, vendar, je so so, je premoženje oziroma, stvarno premoženje, v pristojnosti Ministrstva za javno upravo in ne Ministrstva za notranje zadeve. Vendar ko sem se pozanimal, moram, pravzaprav povedati, da, je mejni prehod, Ormož v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in pa investicijskih del, in to me pravzaprav veseli in verjamem, da se bo že v tem letu začelo na tem mejnem prehodu tudi, rekonstruiranje samega mejnega prehoda Ormož v fazi pridobivanja izvajalca gradbenega dovoljenja obrtniških inštalacijskih del. Res pa je, da so to, da so ta dela v pristojnosti Ministrstva za javno upravo in ne Ministrstva za notranje zadeve. Hvala lepa.